De tweede bizarre vaststelling is uiteraard de aard van de tarieven het is goed te merken dat het absoluut de bedoeling is om Europa te verdelen op de verschillende tarieven in de verschillende lidstaten. Mijn boodschap aan u, commissaris, en ook aan de nieuwe Commissie is dus heel duidelijk laten we niet verdeeld raken.